Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes à un moment clé, me semble t il, dans ce travail que nous avons engagé ensemble, à la lumière de l'examen lucide, complet, précis qu'avait fait du marché intérieur Mario Monti, à la lumière du rapport de Louis Grech, que vous aviez adopté à une très large majorité, et à un moment, si on écoute bien les citoyens dans chacun de nos pays, où il est temps de relever la ligne d'horizon, s'agissant de la croissance, de l'emploi

Ce sont des mots nécessaires, mais des mots toujours difficiles ou contraignants, en ce moment. Ce sont des mots de régulation et c'est mon travail de gouvernance, de supervision, de réduction des déficits ou des dettes, des mots nécessaires, mais des mots contraignants et difficiles. Je pense qu'il faut ajouter d'autres mots, et surtout d'autres actions, pour redonner confiance dans le projet européen, dans les raisons d'être ensemble plutôt que chacun chez soi ou chacun pour soi pour affronter les défis de la mondialisation.

Je voudrais remercier également le président Malcolm Harbour cela a été dit qui a, avec une très grande efficacité et beaucoup d'écoute, réussi à faire travailler dans un temps très rapide près de onze commissions parlementaires, et puis ajouter à ces remerciements ma gratitude pour les coordonnateurs des différents groupes politiques, parce qu'il y avait beaucoup de matières à coordonner

Et tout cela fait que, si vous le voulez bien, vous allez adresser un signal très fort aux autres institutions, mais aussi aux entreprises et aux citoyens.

Chaque pays, l'Allemagne, le plus grand, ou le plus petit de nos pays, exporte en moyenne 60 de ses marchandises et de ses services juste à côté, dans le grand marché lui même. Il y aurait, dans ce marché, s'il fonctionnait mieux, davantage de croissance possible.

sélectionner parmi ces propositions celles qui auront le plus d'efficacité pour améliorer la vie des entreprises et des citoyens. Et c'est ainsi que, la semaine prochaine, mercredi, le Collège débattra du single market act au terme de ce débat, et avant l'action, et à la lumière de votre délibération et de vos débats d'aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, ma conviction est que, pour gagner la bataille de la compétitivité et de la croissance, chaque territoire est nécessaire, chaque entreprise est nécessaire et chaque citoyen est nécessaire. Chaque territoire, ça explique, au tout début du marché unique et de l'acte unique, la volonté qu'a eue, à l'époque, le président de la Commission, Jacques Delors, d'accompagner la construction du marché unique d'une politique de cohésion pour que les régions qui ont des retards de développement soient, elles aussi, à bord de la bataille de la croissance et de la compétitivité toutes les régions, y compris les régions les plus lointaines, les régions ultrapériphériques.

2012. En 2012, c'est le vingtième anniversaire de l'acte unique et du marché unique. Nous n'avons pas le droit, Mesdames et Messieurs, si nous entendons bien ce que disent les peuples européens, que cet anniversaire soit un anniversaire nostalgique ou mélancolique.

Le premier chantier est celui de la révision générale des directives de 2004 pour garantir une utilisation optimale des fonds publics, permettre au maximum d'entreprises de participer à la commande publique et permettre aussi l'achat de produits et de services de haute qualité avec moins de bureaucratie. Concrètement, je souhaite simplifier les procédures, les rendre plus flexibles, voir aussi comment on peut mieux tenir compte des besoins spécifiques des petites collectivités locales, par exemple en mettant à leur disposition des procédures simplifiées. Deuxièmement, faciliter l'accès au marché public, notamment la participation transfrontalière des petites et moyennes entreprises. Et, enfin, encourager, comme le président Malcom Harbour et votre commission l'ont souhaité, d'une manière ou d'une autre, des achats plus responsables, des achats plus écologiques ou plus verts et favorisant l'innovation ou l'inclusion sociale. Les différents objectifs de la réforme vont maintenant être traduits dans des règles simples et plus équilibrées. Nous avons conduit, mais pas terminé, une très vaste consultation et évaluation économique sur le terrain. Nous avons un Livre vert et nous cherchons actuellement les propositions les plus opérationnelles. Tout ne sera pas dans des législations. Parallèlement, la Commission va travailler à des initiatives sectorielles pour mieux utiliser les marchés publics, favoriser la réalisation d'objectifs qui sont, par exemple, dans la stratégie Europe 2020. Cela va, par exemple, de la mise à jour du manuel sur les marchés publics écologiques, que je prépare avec mon collègue Potočnik, à la mise en œuvre du plan européen pour l'efficacité énergétique nous y travaillons avec

Voilà le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est celui des concessions. Sans attendre l'issue de ce travail de longue haleine pour la modernisation du cadre du marché public, je voudrais rapidement aboutir, sur la question des concessions, à des progrès tangibles. Mesdames et Messieurs, les concessions jouent un rôle de plus en plus important dans la création d'infrastructures de prestations de services publics.

Or, en dehors des concessions de travaux, il n'y a pas, au moment où je parle, de législation européenne sur les concessions. Et même si les principes généraux du traité s'appliquent, il y a, dans ce domaine, une véritable insécurité juridique qui pèse sur le développement de ces contrats.

Je veux proposer la création d'un cadre léger, limité à certaines règles de base, qui ne remettra pas en question les cadres législatifs nationaux lorsqu'ils fonctionnent bien. Il n'imposera pas de fardeau administratif excessif pour les collectivités, notamment en raison des seuils que je proposerai.

Je suis pour ma part convaincu, en écoutant tout le monde, que si nous posons bien nos objectifs, nous pourrons éviter les malentendus. Les autorités publiques resteront libres d'organiser elles mêmes le service public, mais si elles décident de l'externaliser, qui peut alors s'opposer à un minimum de transparence et à des règles qui assurent qu'il n'y a pas de discrimination? Pour moi, il s'agit d'un impératif pour optimiser l'utilisation de l'argent public, de réduire les pratiques d'attribution sans publicité adéquate, ou sans droit de recours effectif, ainsi que certains risques de corruption. S'agissant des entreprises, alors que nous voulons relancer le marché intérieur, qui peut s'opposer à l'idée de le concrétiser en matière de concessions? Je pense en particulier aux petites et moyennes entreprises qui n'ont pas, aujourd'hui, les moyens dont disposent les grandes entreprises pour identifier et décrocher des contrats à l'étranger, s'ils ne sont pas publiés. Avoir un cadre minimal sur les concessions permettra la transparence, l'information et, donc, facilitera l'accès des plus petites entreprises à un certain nombre de marchés.

Il s'agit d'adapter les politiques de compensation, souvent contraires au droit européen. Et j'organiserai sur ce sujet, avec

mai. Enfin, je voudrais évoquer rapidement un sujet qui a été trop longtemps laissé de côté, à savoir celui de la dimension internationale des marchés publics.